Eines haben die Krisenjahre deutlich gezeigt Ratingagenturen haben viel zu spät vor der Krise gewarnt, diese durch fragwürdige Äußerungen immer wieder verschärft und waren zu oft im Gewand der Politik unterwegs.

Ich begrüße, dass der jetzt gefundene Kompromiss beispielsweise konkrete Zeitpläne für Länderratings vorsieht, und Schluss macht mit dem blinden Vertrauen von Finanzinstituten in die Urteile der Agenturen. Leider gibt es aber auch Bereiche, in denen die Neuregelung wegen der Mitgliedstaaten im Rat hinter dem Notwendigen zurückbleibt.

Ob diese Papiere sich positiv oder negativ entwickeln, hängt also ganz erheblich von dem Rating ab, das seine Agentur erstellt.

Auch künftig darf eine Ratingagentur Unternehmen beurteilen, obwohl ihre Anteilseigner am Unternehmen bis zu 9,9 beteiligt sind. Und Unternehmen dürfen sich von Ratingagenturen bewerten lassen, solange sie weniger als 10 an dieser Agentur halten.

Das schreit nach vorprogrammierten Interessenkonflikten. Bei der für 2016 vorgesehenen Revision der Vorschriften müssen wir alles daran setzen, diese Interessenkonflikte spätestens dann endgültig gesetzlich auszuschließen.